Voorzitter, uitbreiding van de Europese Unie is wat mij betreft totaal niet aan de orde.

Uit alles blijkt dat een land als Servië op alle fronten mijlenver afstaat van oude Unielanden op het gebied van economie, bestuur, mensenrechten en criminaliteit.